frú forseti nú þegar við blasa einhverjar mestu aðgerðir í ríkisbúskap okkar þurfum við að staldra við og sjá og greina hvað við höfum gert rétt á öllum sviðum

réttinum til mennta að ég tali nú ekki um réttinum til vinnu á síðustu árum hefur háskólinn á akureyri byggst upp sem einhver besta menntastofnun landsins að mínu viti og hefur jafnframt verið einhver best heppnaða byggðaaðgerð í sögu þjóðarinnar við þurfum einmitt í þeim efnum þegar kemur að byggðasamfélögum landsins að spyrja okkur stórra spurninga aftur og aftur viljum við halda einsleitninni í atvinnulífinu úti á landi áfram og tryggja fjölbreytnina í atvinnulífinu suðvestan lands í sessi eða ætlum við að gera ráð fyrir því að íbúar þessa lands lifi í einu og sama samfélaginu

en hún blæs út af greind og vitneskju það er sagt og ég hef það eftir þar til bærum fróðum mönnum að ef háskólinn á akureyri yrði lagður niður hér og nú þýddi það og jafngilti að frú þúsund manns flyttu burt frá akureyri á akureyri búa nú um átján þúsund manns þetta er sjöttungur íbúa á svæðinu að þessum formála sögðum segi ég frú forseti mig hryllir við erlendum aðkomnum hugmyndum um að öllu háskólanámi verði miðstýrt

öllu verði ráðið í stofnunum sem eru hvor sínum megin við flugbrautarendana í reykjavík þetta er óbærileg hugsun

að tryggja fjölbreytni í atvinnulífi alls staðar á landinu ég spyr því hæstvirtur menntamálaráðherra ætlar ráðherra að beita sér fyrir því að öllu háskólanámi verði miðstýrt frá einu og sama póstnúmerinu á íslandi í framtíðinni